Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, on a tout eu cette année les sécheresses, les inondations, les feux et les ouragans qu'il serait temps de renommer Exxon, Total, BP ou Trump!

Notre sujet, c'est de passer de la diplomatie à l'action climatique parce que c'est là que se glissent toutes les schizophrénies.